Señor presidente, señora comisaria, la anulación masiva de vuelos de la compañía Ryanair es una oportunidad para demostrar la utilidad de la Unión mediante la cooperación entre todas las partes competentes en la materia. Aunque son las autoridades nacionales quienes deben controlar en cada Estado, la Comisión debe garantizar criterios homogéneos en todos los Estados de la Unión y que el proceso ofrezca resultados satisfactorios e idénticos.

Consultándola, los usuarios de Rayanair que adquieran sus billetes, principalmente por internet, podrían contrastar esta información oficial con la que ofrece la propia compañía y, de ese modo, se protegerían todos los derechos que corresponden a los usuarios y se informaría mejor sobre las reclamaciones. Igualmente es un buen momento para volver a revisar el funcionamiento de esta compañía —desde hace años bajo la lupa por prácticas poco claras— y, además, impulsar la transparencia de las organizaciones privadas que venden sus servicios de asesoría para este tipo de reclamaciones y garantizar que ofrecen las prestaciones que anuncian.